Ik wil het even hebben over Turkije, over de uitspraken van meneer Erdogan die zich sterk profileert tegen de Europese Unie.

Wij mogen dit niet dulden als Europees Parlement.

U kan zich terecht verschuilen achter de procedures, achter de regeltjes en zeggen dat dit niet op tijd is aangebracht. Dat is juist, dit is niet op tijd aangebracht ik zeg dit nu. Maar we kunnen ook iets anders doen.